Nové výzvy sa nemôžu stať zámienkou na použitie neprimeraných prostriedkov zasahujúcich do základných práv a slobôd občanov EÚ. Poskytnutie osobných záznamov o cestujúcich patrí medzi takéto zásahy a preto si vyžaduje rešpektovanie zásad na jednej strane a nevyhnutnosti a proporcionality na strane druhej. Proces získavania, zhromažďovania, spracovávania, uchovávania údajov musí spĺňať vopred precízne stanovené pravidlá. Celý proces musí byť podrobený nezávislému dohľadu, aby požadované zásady nezostávali len odporučeniami.